Nun ist es so, dass in den letzten Jahrzehnten durch soziale Entwicklungen, aber auch durch Umweltentwicklungen die bäuerliche Besiedlung eher zurückgeht und die Nutzung der Alpenregionen für die Landwirtschaft immer geringer wird. Das hat aber auch und besonders auf die Umweltsituation besondere Auswirkungen, da die bäuerliche Besiedlung der Alpen eben auch in erster Linie Landschaftsschutz bedeutet hat. Wir müssen also, um gerade in Zeiten des Klimawandels hier den Landschaftsschutz, den Umweltschutz weiter zu betreiben, vor allem die bäuerliche Besiedlung der Alpen erhalten und fördern und den Tendenzen zur Landflucht entgegentreten. Die Bergbauern sind in den Alpen ein wesentliches kulturelles Element.